Alle Jahre wieder im November diskutieren wir hier über die COP Resolution und auch über die anstehende COP Konferenz. Ich stelle fest, auch alle Jahre wieder Der Geist ist willig, aber am Ende des Tages ist das Fleisch schwach.